miles de gracias. Señorías, este es un momento crucial de nuestra historia. Esta pandemia del coronavirus nos ha golpeado de una manera que no podíamos haber imaginado nuestra seguridad, nuestra libertad de movimientos, nuestras vidas cotidianas, aún no sabemos cómo cambiarán. Algunas cosas están fuera de control, es verdad, pero otras dependen de nosotros. Seamos claros de las decisiones que tomemos ahora depende que Europa salga reforzada o que los ciudadanos pierdan la confianza en este proyecto. Si bien al inicio de esta crisis vimos cómo surgían espontáneamente actitudes egoístas y reacciones nacionalistas, poco a poco hemos conseguido que la Unión Europea reaccionara y pusiera en marcha medidas de solidaridad, porque para eso existe la Unión Europea. Precisamente se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de devastación, para evitar la competencia entre los Estados y asegurar que la reconstrucción diera prosperidad a todos y a todas. Vivimos ahora en un momento de crisis solo comparable a la Gran Depresión y necesitamos otro plan de reconstrucción equiparable al plan Marshall. No basta un aumento del presupuesto debe de ser una verdadera estrategia de inversión y de refuerzo de sectores estratégicos para garantizar el futuro de Europa. Por eso, este es el momento en que podemos y debemos ser ambiciosos y reconstruir Europa sobre una nueva base. Esta crisis está poniendo de manifiesto grandes desigualdades sociales, y también desigualdades entre los territorios. No podemos permitir que esta crisis abra una brecha aún mayor. Al contrario, se necesitan políticas públicas para asegurar que todos estamos igualmente protegidos para salir adelante. Es hora de fortalecer las políticas públicas, empezando por la sanidad. Es hora de proteger a los millones de europeos y europeas que están perdiendo su empleo y que no saben cómo llegar a fin de mes o cómo van a poder pagar sus alquileres. Es hora de una economía europea fuerte y solidaria, y de dotar, por fin, a la eurozona de todos los mecanismos que necesita para hacer frente a los embates financieros internacionales. Esto incluye, por supuesto, mutualizar una parte de la deuda de nuestros países, como proponemos con la emisión de los bonos de reconstrucción. Es el momento de renovar nuestra economía para que sea más respetuosa con el medio ambiente y con los recursos naturales, y también para digitalizarla. Esta crisis nos ha demostrado que es necesario democratizar la tecnología para que todos los ciudadanos y las empresas, estén donde estén, se puedan beneficiar de ella para el trabajo, para el estudio, para la investigación, para las relaciones entre las personas. Estamos viendo estos días cómo hay muchos niños y niñas que, por falta de recursos, no pueden acceder al seguimiento de las clases online y debemos entender que es necesario actuar en este sentido. Todas esas ideas no son nuevas, llevan ya tiempo encima de la mesa, como el Pacto Verde Europeo o los eurobonos, de los que hablábamos ya durante la crisis del 2008. Pero ahora se hace más urgente que nunca es la hora de la verdad y no podemos fallar a la historia. Sabemos lo que hay que hacer, lo hemos puesto negro sobre blanco en la Resolución común que hemos sido capaces de negociar entre los cuatro grandes Grupos de este Parlamento. Me hubiera gustado, por supuesto, que se unieran más Grupos y espero, en cualquier caso, que diputados y diputadas y otros Grupos se unan a esta llamada fuerte del Parlamento Europeo para que actúen la Comisión Europea y el Consejo. Sabemos lo que hay que hacer solo falta el coraje político para hacerlo y, en este Parlamento, estamos demostrando que hoy somos conscientes de nuestras responsabilidades históricas, que somos capaces de superar nuestras líneas ideológicas y nacionales para pensar en el interés común de todos los europeos y de todas las europeas. En esta Resolución proponemos medidas urgentes y otras a medio y largo plazo. Todas son necesarias las urgentes para salvar vidas, en primer lugar, pero también para crear una red de emergencia que tantas personas necesitan para poder subsistir. Cuanto más decidida sea nuestra actuación ahora, menos impacto tendrá la crisis económica y social, antes saldremos, y todos recuperaremos antes la normalidad y la actividad económica. Por cierto, en este momento de unidad y cooperación de la comunidad internacional para luchar contra la pandemia, es lamentable ver cómo Trump, por ejemplo, plantea parar la financiación a la Organización Mundial de la Salud, y creo que también en Europa debemos plantear esta cuestión y reivindicarla. Esta es una crisis que afecta a todos los países de la Unión Europea y debemos lograr que todos los países salgan de ella con igual fortaleza y determinación. Sería inaceptable que la COVID 19 creara nuevas desigualdades entre los Estados miembros, retrasando así la convergencia europea. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas desencantadas con la Unión Europea, pero eso significa que creen en nosotros están decepcionados porque esperan más de nosotros. Esta es la oportunidad que tenemos de demostrarles que merece la pena creer en la Unión Europea, que los principios de solidaridad y justicia que enunciamos son verdad, y que ahora es cuando toca demostrarlo. Si la Comisión y el Consejo no estuvieron a la altura al inicio de esta crisis, el Parlamento les exigirá a partir de ahora que asuman su responsabilidad. No es tarde, porque nos queda un largo camino por recorrer. A los jefes y las jefas de Gobierno en el Consejo les digo estamos a tiempo, pero no tenemos ni un minuto